Europa hat immer wieder sehr positive Botschaften zu verkünden. So war es mit dem Schengen Abkommen, das uns die Freizügigkeit gebracht hat, so war es mit der Einführung der gemeinsamen Währung, dem Euro. Und die besonders positive Botschaft heute sind niedrige, leistbare und nach oben hin begrenzte Preise bei der Übermittlung von SMS und bei der Nutzung von Daten Roaming. Dank der ganz ausgezeichneten Verhandlungsleistungen von Angelika Niebler wird diese Abzockerei bereits mit dem

Die Kommunikation mit Smartphones, mit Tablets, wird um vieles billiger und kundenfreundlicher werden. Und so wie bei Wählern üblich, wird der Konsument künftig den Provider im Ausland frei auswählen können. Zudem werden auch noch Maßnahmen des Konsumentenschutzes eingeführt werden.

9. Mai, diese Frohbotschaft verkündet werden kann, und ich freue mich, wenn den Verbrauchen die ärgerlich hohen Telekomrechnungen bereits nach dem heurigen Sommerurlaub im Ausland erspart werden.